Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je vous remercie pour votre réponse et pour votre engagement surtout. Je savais que c'était un de vos sujets de prédilection. J'insiste tout particulièrement sur la nécessité de favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, pour les hommes comme pour les femmes, et ce n'est qu'à ce prix que nous parviendrons à une parfaite égalité.

Alors je voulais vous demander si vous comptez prendre des mesures de rétorsion, voire pénaliser les États membres qui n'atteignent pas cet objectif.